Monsieur le Président, ce cadre pour le filtrage des investissements étrangers se donne pour objectif de nous protéger d'investisseurs extra européens, hostiles, souhaitant s'approprier nos entreprises stratégiques et leur technologie. À l'heure où les Chinois rachètent dans nos pays des infrastructures clés et des entreprises disposant de savoir faire uniques, afin d'en récupérer bien entendu l'expertise, il est temps de dire stop au laisser faire. Une prise de conscience est nécessaire et la délégation Rassemblement national approuvera ce texte qui est un premier pas, bien tardif, vers des mesures de protection de notre économie et de nos actifs stratégiques. Rappelons cependant que depuis des décennies, l'Union européenne a favorisé le libre échange outrancier et le libéralisme le plus débridé. Si aujourd'hui toute l'Europe est potentiellement menacée par des investissements extra européens dans des États dépourvus de mécanismes de filtrage, c'est avant tout à cause du marché commun que vous avez mis en place, sans réserve. Ce midi encore, la plupart des députés applaudissaient l'un des nouveaux traités de libre échange organisant la mise en concurrence déloyale de nos entreprises avec celles des quatre coins du globe. Depuis 40 ans, la Commission, la majorité des députés et de nos gouvernements ont été complices des politiques qui ont entraîné notre désindustrialisation. Ils ont également laissé de nombreuses entreprises stratégiques être rachetées par des intérêts étrangers. Les pompiers pyromanes que vous êtes souhaitent maintenant mettre en place des protections pour limiter, tant bien que mal, les dégâts causés par leur propre politique. À trois mois des élections, espérons que ce mécanisme ne soit pas qu'une communication envers nos citoyens et qu'il permettra une réelle évolution. L'Europe de demain devra protéger les intérêts de ses États membres.